Hvala za besedo, predsedujoči. Zdrava skepsa je lahko umestna. Problem je, ker v večjem delu te razprave niti nimamo opravka z zdravo skepso, ne. Ampak imamo opravka s precej prozornimi in slabimi in vsebinsko popolnoma praznimi izgovori, zakaj nečesa ne storiti. Že kot, že kot a priori. Glejte, ponovno, pogovarjamo se o petnajstih milijonih evrov kot oceno finančnih posledic. Tako mimogrede tudi v, proces vlaganja dokumentov v obravnavo državnemu zboru nosi naslov, ime razdelka, ne. Ne čisto točni izračuni, zdaj približno točne izračune ti lahko pripravijo na resornih ministrstvih, kjer imajo pod sabo nekaj sto zaposlenih ljudi, ki so specializirani za take stvari. Ostali, poslanci in poslanske skupine, se pa po najboljši možnosti poskušamo pripraviti oceno finančnih posledic. In mislim, da v tem slučaju je ravno zaradi majhnega reda velikosti, to je teh petnajst milijonov evrov, razmeroma točna. Pa tudi če bi prišla precej višje, navsezadnje to ne bo nikakršnih usodnih drastičnih posledic potegnilo za sabo. Pač pa ima v klimi prekarnosti, v klimi prezentizma, izgorevanja, tega, da ljudje padejo dol na delovnem mestu, prezentizem zelo hude zdravstvene posledice. Želite govoriti o odgovornosti, pogovarjajmo se o odgovornosti do delavk in delavcev v tej državi. Pogovarjajmo se o odgovornosti do bolnikov, ki danes pridejo na delo zaradi tega, ker imajo drugače preslabe plače, pa so soočeni s prevelikimi pritiski delodajalcev, da bi lahko normalno doma odležali bolniško. Vsaj enega izmed teh dejavnikov danes lahko poskusimo nasloviti in ga odpravljati, to je višina bolniškega nadomestila. Da se ljudem vrne nazaj tistih deset procentov, ki jim bo jih ki jim jih je bilo s krizo odvzeto. Pa ni šlo takrat za sistemsko rešitev, pa ne gre danes na za sistemsko rešitev, gre zgolj za vrnitev prejšnjega bolj pravičnega, bolj poštenega stanja. In zaradi take operacije, torej vrnitve izgubljenih, nepravično odvzetih pravic ne more neka javna blagajna preprosto poklekniti, ne more in ne sme. Hvala.